virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um náms og starfsráðgjafa með frumvarpinu er lagt til að við fjórðu grein nýsamþykktra laga um náms og starfsráðgjafa komi tvær nýjar málsgreinar í breytingunni felst að menntamálaráðherra getur falið háskólum sem sinna menntun náms og starfsráðgjafa útgáfu leyfisbréfa að loknu námi þeirra þá er gert ráð fyrir því að ráðherra setji nánari fyrirmæli um fyrirkomulag og útgáfu leyfisbréfa í reglugerð með þessu er ráðherra fengin sérstök heimild til þess að fela öðrum aðilum en heyra beint undir stjórnsýslu menntamálaráðuneytis útgáfu leyfisbréfa til náms og starfsráðgjafa frumvarpið byggir á sambærilegri heimild og nú er að finna í